Malé deti vidia doma pracovať s počítačmi svojich rodičov, väčším deťom ponúkajú lepšie vybavené školy doplnkové cvičenia či vzdelávanie cez internet. Deti majú možnosť cez internet spoznávať a komunikovať s vrstovníkmi nielen vo svojom meste, ale prakticky po celom svete.

Preto sa musíme usilovať formovať pravidlá prevádzkovania internetových portálov tak, aby virtuálny svet, do ktorého naše deti vstupujú, bol civilizovaný, slušný, zaujímavý, zábavný a podnetný. Ak sa nevzdáme aktívneho prístupu k modelovaniu digitálneho sveta a dokážeme eliminovať riziká pochádzajúce z ťažko kontrolovateľných zdrojov, môžme nastupujúcej generácii vytvoriť účinný a bohatý nástroj pre rozvíjanie ich osobností.